Non si può parlare di Cina senza ribadire un forte altolà alla contraffazione, che è una guerra economica alla nostra produzione.

Nella scorsa legislatura era stato fatto qualcosa con la proposta sulla sicurezza dei prodotti cinesi, che spesso sono anche pericolosi, per i quali si prevedeva l'indicazione d'origine obbligatoria. Dov'è finita questa proposta che venne largamente sostenuta da questo Parlamento?